Señor presidente, quiero hacerme eco de una iniciativa de asociaciones LGTB y sindicatos por la que se solicita al Gobierno de España que acabe con la exclusión de las personas con VIH en la función pública. Es lamentable que las instituciones públicas perpetúen el estigma y la discriminación contra este colectivo, cuando deberían ser pioneras en la defensa de los derechos de las personas con VIH en el trabajo, tal y como recoge la OIT en su Recomendación n.º

Pido la solidaridad del Parlamento Europeo con esta lucha, pero también pido a la Unión Europea que actúe en consecuencia. El principio de no discriminación está inscrito en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y debemos usar instrumentos como la Directiva de igualdad de trato en el empleo en un sentido amplio, en línea con las Naciones Unidas, para acabar con estas barreras. No podemos dejar que prejuicios obsoletos sigan vigentes en la legislación de los Estados miembros, contradiciendo uno de los derechos más fundamentales de las personas con VIH el derecho a un trabajo digno y sin discriminaciones.